frú forseti góðir landsmenn á íslandi höfum við öll skilyrði til að reka fyrirmyndar samfélag þar sem atvinnuleysi á að heyra til algjörra undantekninga þar sem þorri heimila nær endum saman um hver mánaðamót ásamt metnaðarfullu menntakerfi öflugu heilbrigðis og velferðarkerfi enda eru þær aðstæður sem vi höfum hér á landi með því besta sem gerist nær engin þjóð á jafnmörg tækifæri til þess að búa við slíkar aðstæður við eigum gjöful fiskimið við eigum gríðarlegar orkuauðlindir íslenska náttúru ferðaþjónustu öflugan landbúnað framsækin nýsköpunarfyrirtæki og síðast en ekki síst öflugan mannauð öll þessi auðæfi og við erum ekki nema rétt um þrjú hundruð tuttugu þúsund einstaklingar sem byggja þetta land það er því ástæða til þess að horfa björtum augum til framtíðar vegna þess að tækifærin eru svo sannarlega til staðar við eigum að hefja lífskjarasókn hér á þessu landi og nýta tækifærin eins og ég sagði hér áðan við höfum efni á því að vera bjartsýn þrátt fyrir þá ríkisstjórn sem elur stýrt landinu og þrátt fyrir röð mistaka svo sem örar og að mínu viti vanhugsaðar breytingar á skattkerfinu sem hafa dregið verulega úr fjárfestingu hér á landi í öðru lagi höfum við horft upp á algjört aðgerðarleysi þegar kemur að virkjanamálum hér í landinu að ógleymdri óvissu um rekstrarumhverfi sjávarútvegsins undirstöðuatvinnugreinar þjóðarinnar sem hefur hamlað fjárfestingu í þeirri mikilvægu atvinnugrein bara þessi þrjú atriði hafa leitt það af sér að fjárfesting í íslensku samfélagi er í sögulegu lágmarki hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra getur ekki neitað því þar sem þúsundir starfa hafa í raun glatast verðmætasköpun í þjóðfélaginu er engan veginn nægjanleg því er staðan eins og hún er með aukinni fjárfestingu eflist íslenskt atvinnulíf fleiri fá atvinnu tekjur heimilanna aukast sveitarfélögin fá aukið útsvar og ríkissjóður dýrmætar skatttekjur við framsóknarmenn höfum hér á alþingi ítrekað lagt fram tillögur í efnahags og atvinnumálum í því ferli höfum við haft víðtækt samráð við aðila úr atvinnulífinu eftir að hafa farið yfir stað með þeim og tækifæri blasa tækifærin eins og ég sagði hér áðan hreinlega við því miður hefur ekkert verið á þessar hugmyndir hlustað þessar tillögur okkar framsóknarmanna liggja inni í nefnd frá síðasta hausti og verða svæfðar að öllum líkindum af hálfu ríkisstjórnarinnar

það er jafnframt óásættanlegt fyrir alþingi íslendinga að ráðuneytin skuli senda heilan bílfarm um sextíu mál til þinglegrar meðferðar þegar einungis nokkrir eru eftir af starfsáætlun þingsins góðir landsmenn við íslendingar eigum að reka átt besta heilbrigðis og velferðarkerfi sem þekkist gríðarlegur niðurskurður hefur átt sér stað í þessum málaflokkum á undanförnum árum nú er svo komið að sá niðurskurður er kominn langt út fyrir öll velsæmismörk

og á flaggskipinu sjálfu landspítalanum þess vegna er undarlegt að heyra forustumenn ríkisstjórnarinnar koma hér upp í þessu samhengi og talað um það að velferðarkerfinu hafi sérstaklega verið hlíft það er því bráðnauðsynlegt að verja meiri fjármunum til velferðarmála heldur en nú er við framsóknarmenn höfum gengið fram undir kjörorðinu vinna vöxtur og velferð til þess að fjárframlög og til þess að auka fjárframlög til velferðarmála þurfum við einfaldlega að auka verðmætasköpun í þjóðfélaginu eitthvað sem núverandi ríkisstjórn hefur því miður ekki stuðlað að við þurfum nú bráðnauðsynlega að vinna með fólkinu og atvinnulífinu við þurfum slík stjórnvöld síðustu þrjú ár hafa hreint ekki einkennst að samvinnu og eindrægni ríkisstjórn og þjóðar nei því miður er stjórnunarstíll stjórnarinnar þannig að það er gengið fram af hörku og óbilgirni það er rétt bara að spyrja samtök atvinnulífsins og alþýðusamband íslands um samskipti þeirra samtaka við þessa ríkisstjórn við þurfum stjórnvöld sem hlusta og miðla málum í samfélaginu við þurfum ekki ríkisstjórn sem stanslaust elur á óeiningu við þurfum ríkisstjórn sem sameinar okkur en ekki sundrar við horfum nú upp á fyrstu hreinu vinstri stjórn í lýðveldissögunni og árangurinn blasir við við verðum að hverfa frá öfgum í hugmyndafræði hvort sem þær koma frá vinstri eða hægri hófsöm miðjustefna byggð á rökhyggju og samvinnu hefur sjaldan átt eins mikið erindi og nú um stundir störf og stefnu stjórnvalda þar sem verkin tala raunverulega en ekki endalausa blaðamannafundi þar sem núverandi ríkisstjórn lofar þjóðinni tugum þúsunda starfa góðir landsmenn við framsóknarmenn höfum lagt í mikla vinnu við að greina þau tækifæri sem við eigum til þess að hefja lífskjarasókn á ný með kosningum og nýrri stefnu í atvinnu og velferðarmálum getum við gert ísland að norrænu velferðarríki eitthvað sem núverandi stjórn hefur því miður hrapallega mistekist horfum því bjartsýn fram á veginn knýjum fram